Pane předsedající, situace ve Venezuele je vážná, zaslouží si naši pozornost, zaslouží si naši kritiku. My jsme se ostatně vyjadřovali ke stavu lidských práv a demokracie v různých zemích. Pokud jde o Venezuelu, máme tady exemplární příklad vlastně krachu reálného socialismu, respektive jeho latinskoamerické verze. Krachu znárodněné ekonomiky a krachu centrálního řízení. A máme tady také příklad určitého pokrytectví zejména levé části politického spektra tohoto parlamentu, která, pokud si dobře pamatuji, byla velice kritická třeba k situaci v Kolumbii, protože tam vládla vláda pravého středu, takže Kolumbie byla ostřelována z různých politických pozic. Byla tady snaha dokonce zablokovat vyjednávání nebo ratifikaci dohody o volném obchodu s Kolumbií a teď najednou, když tady máme podobný případ ve Venezuele, tak je evropská levice v tomto parlamentu zticha.